Señor presidente, señora comisaria, el boicot a la aceituna de mesa no es un problema español, andaluz o sevillano, es un problema europeo ataca al corazón de la Unión Europea, ataca nuestra PAC, nuestra identidad.

Le pido esa misma contundencia y el mismo tratamiento. Y también le voy a pedir que asesoren, que ayuden y que acompañen a las empresas, que están haciendo un ingente esfuerzo para defenderse ante las instituciones estadounidenses que las acompañen, las asesoren —como digo— y las ayuden para que puedan afrontar esta situación de enorme dificultad. En definitiva, seguridad y contundencia.